Entgegen der Ankündigung, Reformen und eine Öffnung des Landes einzuleiten, wurde der Druck auf Menschenrechtsaktivisten in den letzten Tagen erhöht. Im Namen des Europäischen Parlaments möchte ich das Königreich an seine Verpflichtung erinnern, die Menschenrechte zu achten.

Es ist nicht hinnehmbar, dass mehr als ein Jahr nach dem Sturz des Diktators Mubarak Menschenrechtsaktivisten, Journalisten, Blogger und Schriftsteller weiterhin unter Belästigungen und Einschüchterungen leiden.